z umiejętności posługiwania się nowymi technologiami w erze cyfrowej, a po drugie wykluczenie merytoryczne z pewnego obszaru dotyczącego nauki, uzyskiwania wiedzy, umiejętności odróżniania od wiadomości i informacji prawdziwych.